Pane předsedající, já jsem podpořil tento návrh, protože je nutné podporovat, aby si střední generace šetřila na svůj důchod.

Já bych byl v tom produktu ještě ambicióznější, tzn. do budoucna by právě tento produkt mohl být doprovázen určitým daňovým zvýhodněním, což v tuto chvíli není. V tom se mýlí pan kolega z levice, který zde hovořil o tom, že je.

A tedy je otázkou, na kolik tento produkt bude atraktivní pro Evropany.